Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu!

Myślę więc, że wiem, jaka jest sytuacja w tym kraju, który uwaga!

i wolnych wyborów wiosną tego roku.